Het resultaat van deze dagenlange besprekingen en van deze gezamenlijke inspanning is dat we tot een begroting gekomen zijn die rekening houdend met de budgettaire restricties en budgettaire discipline die ook op Europees vlak zeker in acht moet worden

Het is een sterke, toekomstgerichte begroting, een begroting ook die en dat is toch wel zeer belangrijk in deze fase de brug slaat naar een volgend financieel meerjarenplan waarin we resoluut verder moeten werken aan het Europa van de 21e eeuw.

We maken voor het komende jaar een grote omslag naar investeringen in domeinen waar de EU meerwaarde biedt, zoals onderzoek en ontwikkeling en energie infrastructuur.

We moeten naar de toekomst toe in diezelfde richtingen op dezelfde manier durven doorgaan. We moeten kiezen voor een begroting die inderdaad op een expliciete, duidelijke en doortastende manier rekening houdt met de noden die onze burgers ventileren, een begroting die nogmaals, de punten waar Europa absoluut meerwaarde kan bieden ten opzichte van het nationale niveau inzet op innovatie,

Achter deze mensen staat er een hele batterij medewerkers die ook allemaal ik heb het voor de eerste keer en met veel plezier van nabij kunnen meemaken met heel veel inzet en doorzettingsvermogen gewerkt hebben.

Wat we, denk ik, nog kunnen leren uit het proces dat we de voorbije twee weken hebben meegemaakt, is dat het inderdaad toch wel bijzonder zinvol is om op een open, directe manier met elkaar te praten, elkaar duidelijk te maken waar het voor de respectievelijke partijen op staat, en vanuit die duidelijkheid vervolgens een compromis te bereiken.

Dat is, denk ik, op een succesvolle manier gebeurd. Nogmaals heel veel dank aan alle betrokken personen.